Es wurde bereits unterstrichen Schengen ist eine der großen Errungenschaften unseres gemeinsamen europäischen Projekts. Die Bürger spüren das tagtäglich, wenn sie in Europa unterwegs sind. Es ist die Verwirklichung des Traums Europa, ein Europa ohne Grenzkontrollen. Deswegen muss zunächst einmal in dieser Debatte auch aufgrund der Debattenlage der letzten Wochen klargestellt werden, dass wir in diesem Haus gemeinsam dafür sorgen werden, dass dieses Prinzip, diese Idee, die dahintersteht, durch keine Initiative und durch keine Debatte beschädigt wird. Wir werden dieses Prinzip im Europäischen Parlament verteidigen!

Wir hatten Staaten, die proportional zur Einwohnerzahl deutlich größere Zahlen aufgenommen haben, als das jetzt an der Südgrenze Europas der Fall war, und trotzdem ist niemand auf die Idee gekommen, aufgrund dieser Belastungssituation Schengen in Frage zu stellen. Deswegen möchte ich schon eindeutig zum Ausdruck bringen Es ist schade, dass wir aufgrund dieser Herausforderung, die wir gemeinsam zu tragen haben, in Europa leider Gottes ernsthaft eine Debatte über den Schengenstatus führen müssen. Zum Zweiten möchte ich zum Ausdruck bringen, dass wir Solidarität praktizieren.

Ich möchte aber neben der Solidarität auch unterstreichen, dass das zweite Grundprinzip die Eigenverantwortung der Staaten ist. Da muss ich auch die Kommission bitten, genauer hinzuschauen.

Deswegen bitte ich die Kommission, dort auch aktiv zu werden. Wenn es jetzt um die Vorbereitung des Rates geht, möchte ich nur drei Punkte ansprechen.

Sie haben sich bemüht, sie haben sich angestrengt. Wir wollen keine schlechteren Standards für den Beitritt, aber wenn sie die Standards erfüllen, dann sollen Bulgarien und Rumänien auch fairerweise das Recht haben, Mitglied im Schengenraum zu werden.